Auch ich möchte zunächst damit beginnen, mich bei all denjenigen zu bedanken, die mitgeholfen haben, dass wir am Ende des Tages einen guten Kompromiss zum Telekom Paket erzielen konnten.

Das ist auch ein gutes Zeichen. Sie haben hier wirklich konstruktiv mitgewirkt, zusammen mit der tschechischen Ratspräsidentschaft, um am Ende des Tages diesen Kompromiss erzielen zu können.

Es ist schon angesprochen worden Der ganze Telekommunikationssektor gehört zu den leistungsfähigsten Sektoren unserer europäischen Wirtschaft, und gerade in Zeiten der Finanz und Wirtschaftskrise ist es besonders wichtig, hier Rahmenbedingungen zu schaffen, damit dieser Jobmotor in Europa weiterhin anspringen und

Warum ist das Telekom Paket so wichtig?

Wir brauchen einen schnellen Internetzugang in ganz Europa, und zwar nicht nur in den Großstädten, sondern vor allem auch in den ländlichen Regionen. Wir, das sind die jungen Leute, die weltweit kommunizieren.

Was leistet das Telekom Paket hierzu? Es schafft den notwendigen Rechtsrahmen, damit die Unternehmen in den flächendeckenden Ausbau der Breitbandnetze investieren können.

Die Risiken beim Aufbau der neuen Netze sind gut und fair verteilt worden. Was wird noch in dem Telekom Paket geregelt? Zum einen die effektive Nutzung von Frequenzen auch das ist wichtig für den flächendeckenden Breitbandversorgungsaufbau. Wir haben uns in dem Paket für eine flexiblere Frequenzpolitik in Europa ausgesprochen. Die Frequenzen, die durch den Übergang zum digitalen Fernsehen freiwerden also die sogenannte digitale Dividende sollen auch für mobile Breitbanddienste, die insbesondere Lücken im ländlichen Raum schließen können, verfügbar sein. Wir haben gleichzeitig aber auch die besondere Rolle anerkannt, die der Rundfunk spielt, um freie Meinungsbildung in unserer demokratischen Gesellschaft zu garantieren.